frú forseti þeir áhugasömu þingmenn sem hér eru í salnum og hafa mikinn áhuga á málefnum raforku á íslandi þeir minnast þess örugglega með nokkurri gleði þegar við saman samþykktum hér þegar komið var fram í júní árið tvö þúsund og átta lög um breytingar á nokkrum lögum á auðlinda og orkusviði meginefni þeirra laga var auðvitað að setja reglur um opinbert eignarhald fyrirtækja sem stunda sérleyfisstarfsemi og kannski ekki síst að leggja algjört bann við varanlegu framsali á vatns og jarðhitaréttindum í eigu opinberra aðila það þýddi það í reynd frú forseti að með því var tryggt að þær orkulindir endurnýjanlegar sem nú eru í opinberri eigu þær verða það áfram að íslenskum lögum í þeim lögum var sömuleiðis kveðið á um aðgreiningu samkeppnis og sérleyfisþátta í rekstri orkufyrirtækja og í kjölfar þess hafa bæði hitaveita suðurnesja og orkuveita reykjavíkur unnið að undirbúningi þess að aðskilja starfsemina í samræmi við ákvæði laganna ég nefni það hér að fyrsta desember tvö þúsund og átta var samþykkt á hluthafafundi hitaveitu suðurnesja h f að skipta fyrirtækinu í h s orku h f sem ætti þá að annast virkjanir og raforkusölu það er framleiðsluþáttinn og hins vegar h s veitur h f sem taka á yfir veitustarfsemina formleg uppskipting hitaveitu suðurnesja h f í krafti laganna sem ég reifaði hér í upphafi máls míns átti sér stað fyrsta janúar síðastliðinn í síðasta mánuði fór hins vegar orkuveita reykjavíkur þess á leit við iðnaðarráðherra að hann beitti sér fyrir því að gildistöku þeirra ákvæða raforkulaga sem lúta að aðskilnaði samkeppnis og sérleyfisþátta yrði frestað frá fyrsta júlí næstkomandi til fyrsta janúar tvö þúsund og tíu orkuveitan gaf upp sem ástæðu fyrir ósk sinni að það hefðu orðið breytingar á fjárhagslegu umhverfi orkufyrirtækja eins og annarra fyrirtækja í landinu það var mat forsvarsmanna fyrirtækisins að uppskipting á þessum tíma gæti hugsanlega tafið fyrir gerð lánasamninga hins vegar standa vonir til að fyrirtækið ljúki fjármögnun og gerð nýrra lánasamninga á síðari hluta þetta ár ég taldi sjálfsagt að liðka til fyrir fyrirtækinu á þessum erfiðu tímum sem við íslendingar búum nú við og reyna að rétta þeim hjálpandi hönd með því að greiða fyrir ósk þeirra og með hliðsjón af því og þeim aðstæðum sem sannarlega hafa komið upp í íslensku fjármálalífi þá legg ég til í þessu litla frumvarpi sem eru nú ekki nema þrjár efnislínur að ákvæði fjórtándu greinar raforkulaga komi til framkvæmda þann fyrsta janúar tvö þúsund og tíu en önnur ákvæði sem varða opinbert eignarhald og bann við varanlegu framsali